Naši sistemi, od energetike, prometa, zdravja, bančnih vlog, konec koncev tudi volitve in nenazadnje tudi posamezniki smo vedno bolj izpostavljeni. Tudi sam sem bil v zadnjem času tarča kraje identitete, tako da zelo dobro vem, kaj pomeni, kaj se ti lahko zgodi kot posamezniku ali pa Evropski uniji kot celoti. Zelo podpiram to, kar uzakonjujemo s tem zakonodajnim paketom, da Evropska unija enotno, organizirano pristopi, kajti posamezna država se zagotovo ne bo mogla upreti kibernetski nevarnosti. Jeseni sem imel priložost biti v Izraelu, ki je še toliko bolj izpostavljen kot Evropa, in tam sem se lahko prepričal, kaj naredi desetmilijonska država, zato zelo podpiram ta obsežni paket, kajti prihodnost Evrope je v veliki meri odvisna tudi od uspešne kibernetske varnosti.